Il primo è che siamo riusciti ad accelerare la procedura di approvazione per avere il regolamento operativo già dal 1o gennaio, e questa è la dimostrazione che quando c'è la volontà politica si può davvero semplificare la burocrazia, e io spero che questo approccio diventi sempre più frequente. Il secondo risultato positivo è che con il regolamento omnibus attuiamo una piccola riforma della PAC in corso d'opera andiamo a correggere, ad aggiustare, quelle regole che hanno dimostrato di essere lacunose, complesse e non efficienti, andando così verso il sostegno agli agricoltori, il miglioramento del sistema di produzione agroalimentare e la tutela dell'ambiente. Il terzo risultato positivo è che il quadro normativo è stato migliorato dopo aver ascoltato le critiche e i suggerimenti degli agricoltori europei, coloro che lo applicano e lo vivono quotidianamente, e questo è importante perché le istituzioni hanno bisogno di ascoltare di più i cittadini e chi opera nel settore specifico. Abbiamo già visto che le decisioni semplicemente calate dall'alto non funzionano, e vogliamo lo stesso approccio condiviso per la definizione della nuova PAC.